En we lijken er maar geen grip op te kunnen krijgen. Ik roep de Europese Commissie daarom op de bestrijding ervan tot topprioriteit te maken voor de komende jaren.